Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais saluer l'excellent travail de nos rapporteurs. Ensuite, en tant que rapporteure pour avis de la commission FEMM, je tiens à mettre en avant quatre points qui me semblent incontournables pour assurer une plus grande prise en compte des droits des femmes, parce que oui, quand on parle des droits de l'homme, on parle aussi des droits de la femme. Le premier point est l'inclusion systématique d'une approche de genre dans le dialogue de l'Union avec les pays tiers et dans tous les instruments de l'action extérieure de l'Union.